Nachdem das geltende Recht so umgesetzt wird, dass der Generaldirektor den Ausschuss nach wie vor von wichtigen Informationen fernhält, glaube ich, dass es dringend notwendig ist, diesen Punkt anzugehen und zu einer wirklich glaubwürdigen Überwachung zu kommen, ihm auch die Chance zu geben, diese glaubwürdige Überwachung ausführen zu können.